Am votat împotriva paragrafului 46 al rezoluției, deoarece aplicarea acestuia poate genera probleme sociale ca urmare a creșterii prețului la electricitate pentru consumatorii finali. Intensificarea activităților umane cu impact asupra biosferei poate perturba echilibrul ecologic. Țara mea se bucură de o biodiversitate unică și a participat continuu la elaborarea politicii internaționale de mediu. România susține dezvoltarea durabilă și promovează tehnologiile ecologice, de aceea nu sunt de acord cu eliminarea energiei nucleare din mixul energetic european. Aceasta prezintă un grad înalt de eficiență, păstrând în același timp costuri de producție scăzute.